Señor presidente, este Parlamento apuesta por trabajar por la igualdad en la escuela y desde la educación, y por eso quiero pedir solidaridad para personas como la consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana.

Introducir en la escuela un programa pionero para educar en valores de igualdad, Skolae un programa que ha sido aplaudido por técnicos de toda Europa.

su departamento acaba de ser asaltado y allanado.

Porque es urgente, pido que se interese por el caso y, sobre todo, pido solidaridad hoy de esta Cámara hacia este Gobierno, esta consejera y todos sus técnicos.